Monsieur le Président, des millions de décès pourront être évités si les États membres s'attaquent de manière plus ferme aux facteurs de risque des maladies non transmissibles. Madame la Commissaire, c'est la responsabilité que nous devrons tous assumer, en particulier les participants à la réunion de haut niveau des Nations unies.

Nos habitudes alimentaires, consistant en davantage de denrées raffinées, d'aliments d'origine animale et de graisses, jouent un rôle majeur dans l'épidémie actuelle d'affections non transmissibles.

Il est donc capital non pas d'exhorter à supprimer au maximum les acides gras, le sucre, le sel, par exemple, mais d'en préconiser la modération ainsi que la consommation responsable et équilibrée car seule la consommation excessive s'avère nocive pour la santé. Deuxièmement, aux côtés des politiques de santé préventive et comportementale, je tiens particulièrement à rappeler l'importance de l'apport scientifique de la recherche, que nous devons soutenir au maximum, entre autres en lui consacrant les moyens financiers adéquats.

Enfin, si l'Assemblée générale des Nations unies offre à la communauté internationale une occasion unique de prendre des mesures contre les maladies non transmissibles, il est indispensable que les efforts de prévention trouvent également écho au sein des familles, de l'école, des lieux de travail et des entreprises.